Si queremos una agricultura suficiente y una autosuficiencia de alimentos para la Unión Europea, no teníamos más remedio que proteger a los agricultores porque, así como la distribución está muy concentrada, la producción agraria está muy atomizada y necesitaba un apoyo.

A pesar de que la posición del Parlamento Europeo era bastante más estricta de lo que al final hemos conseguido, creo que vamos a llegar a un acuerdo muy bueno para los agricultores y para la agricultura en general. En España tenemos una ley de la cadena alimentaria y puedo asegurarle que funciona muy bien.